Decalajele salariale și de reprezentare în procesul decizional la nivel public și în companii reflectă, de asemenea, gradul de discriminare ce persistă în Uniunea Europeană. Egalitatea de șanse este, după cum ați spus, un drept fundamental și, de aceea, solicit, la rândul meu, Comisiei Europene revizuirea directivei pentru reducerea decalajului de gen și impunerea de sancțiuni țărilor membre care nu o implementează.